È un fatto molto importante, a mio giudizio, che si incomincino ad armonizzare tra i vari Stati le procedure di confisca. Infatti, la differenza tra le varie legislazioni nazionali influisce negativamente, molto negativamente, sull'efficienza dei risultati e sulla capacità di cooperazione tra i vari Stati. Di tutto ciò si avvantaggiano le grandi organizzazioni criminali, le quali sono molto più avanti degli Stati nazionali nella capacità di agire con una strategia sovranazionale. Per questa ragione ho votato a favore di questa direttiva perché, pur trattandosi di un minimo comune denominatore, dimostra che è possibile fare un passo avanti nella giusta direzione. Sotto questo punto di vista è molto auspicabile che si proceda su questo versante, guardando a quelle legislazioni e a quei paesi, come ad esempio l'Italia, che su questo tema delle procedure di confisca hanno una legislazione e un'esperienza molto avanzata.